Most a 2008 as válságot követő év abban eredményes, hogy a legrosszabbat elkerültük. De ma már ugyancsak arról beszélünk, hogy hogyan maradjunk a legversenyképesebbek. Sürgős teendő, hogy az EU finanszírozását rendbe tegyük! Mi lenne, ha a választók nem fizetnék ki a számláikat? Mi lenne, ha a vállalatok nem fizetnék ki szerződésben vállalt kötelezettségeiket? Milyen példát mutatnak az államfők, amikor kibújnak kötelezettségeik alól, majd másra mutogatnak? Sürgős teendő, Hölgyeim és Uraim, hogy felgyorsítsuk a törvényhozást, különösen a digitális területen, mert e nélkül versenyképességünk nem kezelhető. Az IKT ágazat fejlesztése nem ágazati kérdés, hanem sürgető gazdasági, társadalmi kérdés, a kirekesztés legfontosabb eszköze. Miközben a világ egy kattintásra van, elég 60 km re elhagyni bármelyik európai fővárost, s már nem beszélhetünk megfelelő Internet lefedettségről. Tudomásul kell venni, hogy a vidék kirekesztése a digitális hálózatokból, ma a legnagyobb kockázat. Ez az elvándorlás oka vidékről városba. Aki nincs a hálón, az nincs! Annak nincs munkahelye, az nem része a társadalomnak, az nagyon nehezen éri el a közszolgáltatásokat.